Hvala lepa za besedo. V vašem hearingu lansko leto, kjer ste na naša vprašanja odgovarjali kot kandidat ministra, bi vas tokrat v vlogi ministra še enkrat rada opozorila na davek, ki ga koalicijska pogodba ne, zajema, do sprememb pa bi moralo že priti. Moje vprašanje je povezano z davkom na motorna vozila v zvezi s porabo goriva in povišanje vrednosti izpustov. Vsi se še zelo dobro spomnimo afere dieselgate, konec leta dva tisoč petnajst, kjer se je družba Volkswagen ujela v enega največjih okoljskih škandalov. Na podlagi te afere je Evropska unija septembra lani začela uporabljati nov postopek merjenja izpustov ogljikovega dioksida. Nove meritve prenašajo povišane vrednosti izpustov, ki pomembno vplivajo na davčno stopnjo. Po predhodnem obdobju so nove meritve obvezne za vse avtomobile, ki so v prodaji, dejstvo pa je, da bo prišlo zaradi tega do uvrstitve vozila v višji davčni razred in posledično višjega zneska davka na motorna vozila, kar na koncu lahko pomeni nižjo prodajo vozil. Po drugi strani pa zaradi tako imenovanega luksuznega davka, gre za davek motornih vozil nad dva tisoč petsto kubičnih centimetrov, izgubljamo prihodke države. Ob uvedbi davka so predlagatelji pričakovali sedem milijonov evrov prihodka za državo, a se je kmalu, po uveljavitvi zakona izkazalo, da je ta davek prinesel negativni učinek. Število vozil te kategorije se je povečalo, prihodek države iz tega naslova pa je mnogo manjši od pričakovanega. Slovenski kupci veliko raje tovrstna vozila registrirajo v tujini in tam plačajo vse ustrezne dajatve, ker je to za njih za njih preprosto ceneje. Vozila pa uporabljajo v Sloveniji, z njimi obremenjujejo cestno infrastrukturo in z izpusti obremenjujejo naše okolje. Kot pristojnega ministra za področje davčne politike vas sprašujem, kdaj bo vlada pripravila predlog sprememb Zakona o davku na motorna vozila, ki je potreben zaradi novega načina merjenja porabe in izpustov tako imenovanega WLTP-protokol. Kdaj lahko pričakujemo, da bo predlog zakona na na voljo za javno obravnavo in za usklajevanje v zakonodajnem postopku? Ali ima vlada pripravljeno rešitev, s katero bo zagotovila, da zaradi svojega načina merjenja porabe in izpustov ter določitvijo nove davčne lestvice ne bo prišlo do previsokega povišanja davka? Zanima me tudi, kaj nameravate storiti na področju dodatnega davka za motorna vozila nad dva tisoč petsto kubičnih centimetrov, tako imenovanim luksuznim davkom, ki je bil uveden leta dva tisoč dvanajst? Hvala lepa.